V minulosti tohoto nařízení využily čtyři či pět z členských států Evropské unie.

Účelem plateb byla v případě PKP dotace úrovňového křižování železnice se silnicí, tedy rekonstrukce železničních přejezdů.

Přesto navrhuji nejdříve požádat Komisi o úpravu stávajícího nařízení na základě hlubší analýzy a o jeho přizpůsobení právnímu rámci v současné době platnému. Do té doby považuji za vhodné odložit rozhodnutí o zrušení předmětného nařízení, protože většina ustanovení nařízení má být provedena do vnitrostátního práva do

Takové sjednocení podmínek dosud členské státy neprovedly, ať už jde o lhůty nebo o jiné aspekty. Je tedy žádoucí předejít případným nedorozuměním, která by mohla překotným tlakem na zrušení nařízení vzniknout.

To je směrnice z roku 2012, kterou tady jednou ze zpráv tohoto balíčku inovujeme. Bylo by vhodné, kdyby podobná zpráva byla předložena Radě a Evropskému parlamentu také dva roky po uplynutí lhůty pro provedení směrnice, kterou navrhuje Rada zrušit.

My se snažíme a moji kolegové to správně zdůraznili zlepšit pozici železnice vůči ostatním druhům dopravy a urychleným zrušením právě tohoto nařízení ji v tom konkrétním případě zhoršujeme. Navrhuji proto ve shodě s tím, co bylo odhlasováno na Výboru pro dopravu a cestovní ruch, posunout toto rozhodnutí tak, aby po uplynutí lhůty pro provedení, tj.

Pokud jde o vlastní hlasování o pozměňovacích návrzích, potom v případě, že nebude odhlasován klíčový z návrhů, to je pozměňovací návrh číslo 2, jsem nucen požádat o odstranění mého jména z názvu projednávané zprávy, protože s takovým výsledkem hlasování se nemohu ztotožnit, neboť poškozuje jasně železniční dopravu v Evropské unii. A to přece není účelem žádného z těchto materiálů.